Hvala. Lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz moram reči, da, je ta novela zakona pomembna ne samo zaradi tega, ker olajšuje življenje in delo gasilcem, reševalcem in številnim drugim, ampak tudi zaradi tega, ker je deležna podpore praktično vseh poslanskih skupin, razen ene, če sem to prav razumel. In ker ocenjujem, da trasira neko pot pretirani normativizaciji na tem področju v naši državi. Ne samo na tam, ampak na številnih drugih področjih. Zdaj, tisto, kar skrbi, ob tej razpravi, je stališče vlade, ki je bilo danes predstavljeno in ki smo ga danes dobili tudi pisno na mizo. Ker pa glede na to, kaj je napisno, nekako se že čuti neki odklon od tega, da, želimo določene stvari deregulirati, poenostaviti, pač, če želite, tudi poceniti, na konec koncev. Kajti vsaka pretirana regulacija, ki ni potrebna, pomeni tudi dodatne nepotrebne stroške. In v tem mnenju, ki smo ga danes dobili, ni govora o tem, da bi se tu, kar poslanske skupine predlagamo, nadgradilo, ampak je govora o tam, kako bi se na neki način, to kar se predlaga, na neki način zmanjšalo. Čim bolj skrčilo. Da bi sicer se nekaj naredilo, ampak še vedno ohranilo neko pretirano regulacijo, kjer ni potrebna. Posebej so smo bili opozorjeni v tem mnenju vlade na stroške, ki naj bi zaradi tega nastali dodatni, okrog devetsto evrov na posameznika in tako naprej. To pa skrbi. To je napačen pristop. In jaz mislim, da bi morala biti ravno vlada tista, ki bi to, kar je bila poslanska iniciativa, še posebej, ker je bila skoraj soglasna v tem državnem zboru, nadgradila. Se pravi, da bi bila en korak še pred nami in rekla, res je, imate prav, mi se velikokrat v tej državi pretirano sklicujemo na direktive evropskega parlamenta, istočasno pa ne povemo, da te direktive, tega, kar mi predpisujemo v nacionalnem pravnem redu, od nas ne zahtevajo. In tudi danes je bilo omenjeno, ne, ne moremo sprejeti šestega člena, ker od nas to direktiva dva tisoč šest do sto šestindvajset ne omogoča. Ker to prepoveduje. Kar ni res. Kar ni res. Tudi ni bilo povedano, da direktiva od nas ne zahteva številne ure praktičnega usposabljanja, ki so predpogoj, da nekdo pristopi k praktičnemu delu vozniškega izpita. Direktiva govori samo o sedmih urah. A jih imamo mi samo sedem? Nikjer jih nimamo samo sedem. Nikjer. Za nobeno kategorijo. Tudi za tiste minorne ne, ki se dodatno izvajajo, mislim da je minimum devet ur. Vsaka ura pa mislim, da je tam okrog petindvajset ali pa še več evrov. In ta pot, ki je bila tukaj s to novelo trasirana, mislim, da v nadaljevanju v drugem branju, bi bilo prav, da jo dopolnimo tudi v tej smeri. Da se poleg tega, kar je glavni namen tega zakona, tudi pokaže neko pot, se pravi olajšanje dela gasilcem in ostalim, da se pokaže tudi neko pot razbremenitve. Kajti nedopustno je, da se ljudi obremenjuje z nepotrebnimi stroški. Glejte, nismo vsi enaki, nismo vsi enako sposobni. Zaradi tega direktiva govori o sedmih urah minimuma. Vse, kar je več, pa je odvisno od potreb posameznika. In zakaj bi nekdo, ki v sedmih urah se več kot usposobi za to, da lahko pristopi k izpitu, delal dvajset ali pa petindvajset ur. Ni potrebno, nobene potrebe za to ni. Ne. Učinek je samo pri tistih, ki pač to storitev na koncu opravljajo. In zaradi tega so se tudi stroški opravljanja vozniškega izpita za osebno vozilo, če govorim o B-kategoriji, v zadnjih v zadnjem času povečali. Avtošole beležijo enormne dobičke, plačujemo pa vsi to iz naših žepov, v glavnem mladi. Mladi, tisti, ki so v glavnem dijaki ali pa študentje in stroški izpita so na nivoju tisoč ali več evrov. Recimo, če želi danes v tej državi nekdo dobiti izpit za jahto dolgo štiriindvajset metrov, kaj menite koliko ur praktičnega izpita mora narediti? Niti ene, kar je pa premalo regulacije, po moji oceni, premalo. Ampak taka pravila trenutno imamo. Se pravi, na eni strani pretirana regulacija, pretirane obremenitve. Nekdo, ki mu verjetno ni problem dati tisoč ali pa dva tisoč evrov za izpit, če lahko ima štiriindvajset metrov dolgo jahto, plača pa, tulele sem malo pobrskal po spletu in sem našel ceno sto devetinsedemdeset cela devetdeset evra, tečaj za čoln, če je star več kot, osemnajst let, štiriindvajset metrov, če je star več kot šestnajst let, dvanajst metrov. Skupaj z vsemi ostalimi stroški taksami pa mislim, da ne presega tristo evrov. To so ta razmerja, ne, ki govorijo o - čem? O tem, da državna birokracija, v tem primeru vlada, ni prijazna do ljudi in se pri tej neprijaznosti sklicuje na evropsko birokracijo in regulativo, kar ne drži. Tako da jaz mislim, da, je zelo pomembno, da poslanske skupine pri tej noveli tudi v drugem branju le vztrajamo in da preprečimo preko amandmajev, ki jih predlaga vlada, da bi se ta novela izničila do te mere, da na koncu ne bi imela praktično nobenega učinka, da bi sicer nekaj naredili, ampak da bi na eni strani gasilskim društvom povečali stroške ali pa državi in še na neki način povečali birokracijo. Mislim, da to ne bi bilo prav. Zaradi tega predlagam, da v drugi obravnavi, verjamem, da bo ta zakon danes podprt, da v drugi obravnavi dejansko naredimo vse, da se ta novela ali v taki obliki, kot je bila predlagana in kot jo imamo sedaj na mizi, ali pa mogoče še s kako dopolnitvijo dopolni tako, da bo sledila tudi temu cilju deregulacije, debirokratizacije in zmanjšanja stroškov vsem ostalim uporabnikom. Še eno kategorijo bi omenil, ki se je pojavljala v zadnjih letih, tehnologija, prometna sredstva in vse ostalo, vozila se pač izpopolnjujejo, in ena velika kategorija voznikov tej državi so postali tudi avtodomarji. Večinoma so bila ta vozila homologirana do tri tisoč petsto. V zadnjih letih zaradi tehnike in vsega so začela te, bi rekel, te standarde presegati in se večina teh vozil giblje tam med štiri in štiri tisoč petsto kilogrami. Kar pomeni, da z B-kategorijo več tako vozilo se ne da voziti. Je pa popolnoma enako vozilo, popolnoma enako, nobenih dodatnih znanj ni potrebnih za ga upravljati. In jaz mislim, da je tudi glede tega potreben en razmislek in omogočiti tudi tem ljudem, da v teh primerih, ko pride do teh situacij lahko brez nepotrebnih stroškov, pridobijo ustrezen certifikat, da lahko s takim vozilom upravljajo. Hvala lepa.